háttvirtir þingmenn birgitta jónsdóttir og margrét tryggvadóttir hreyfingunni og höskuldur þórhallsson framsóknarflokki tillagan hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að efnahags og viðskiptaráðherra skipi þriggja manna starfshóp óháðan hagsmunaaðilum sem útfæri áætlun um almenna niðurfærslu á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila áætlunin skal byggð á því að þær skuldir sem til eru komnar vegna hækkunar vísitölu neysluverðs frá árslokum tvö þúsund og sjö og eru umfram verðbólgumarkmið seðlabanka íslands verði fluttar frá heimilunum í sérstakan afskriftasjóð fasteignaveðlána auk breytinga á verðtryggingarákvæðum slíkra lána starfshópurinn geri tillögu til ráðherra um stofnun sjóðsins og nauðsynlegar lagabreytingar starfshópurinn ljúki störfum ekki síðar en þrítugasta og fyrsta mars tvö þúsund og tólf

frú forseti hér er komin tillaga sem gerir ítarlega grein fyrir því hvernig er hægt að fara í slíka aðgerð sem almenn niðurfærsla á skuldum heimilanna er og hverjir eiga að borga fyrir hana þetta er eitthvað sem við höfum lagt fram núna fyrst við forustumenn stjórnarflokkanna rétt eftir jólin og höfum nú kynnt hér sem tillögu til þingsályktunar mjög ítarleg og vandlega unnin tillaga í greinargerð með þessari tillögu segir með leyfi forseta eftirfarandi með þingsályktunartillögu þessari er lagt til að efnahags og viðskiptaráðherra skipi þriggja manna starfshóp óháðan hagsmunaaðilum sem útfæri áætlun um almenna niðurfærslu á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimila í áætluninni felist að þær skuldir sem til eru komnar vegna hækkunar vísitölu neysluverðs frá árslokum tvö þúsund og sjö og eru umfram verðbólgumarkmið seðlabanka íslands verði fluttar frá heimilunum og í sérstakan afskriftasjóð fasteignaveðlána auk þess er gert ráð fyrir að breytingar verði gerðar á verðtryggingarákvæðum slíkra lána tillagan gerir ráð fyrir

frá áramótum tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta hafa eftirstöðvar verðtryggðra fasteignaskulda heimilanna hækkað um þrjú hundruð sextíu og tvö komma átta baka eða þrjátíu og sjö komma fjögur prósent vegna hækkunar á vísitölu neysluverðs þessi mikla hækkun hefur sett þúsundir heimila í mikinn vanda en fjöldi heimila með fasteignaveðlán í lok árs tvö þúsund og tíu var um sjötíu og tvö þúsund sjö hundruð tugir þúsunda heimila eru komin með neikvæða eiginfjárstöðu sem þau munu ekki ná sér upp úr í fyrirsjáanlegri framtíð og sú staða mun fyrr eða síðar leiða til uppgjafar og verða dragbítur á allt efnahagslíf í landinu hækkun þessi er til komin vegna hruns bankakerfisins og gengisfalls krónunnar atburða sem ekki voru fyrirsjáanlegir lántakendum sem byggðu lántökur sínar á upplýsingum frá fjármálafyrirtækjum úr fjölmiðlum en ekki síst frá ráðamönnum þjóðarinnar sem alveg fram á síðustu daga fyrir hrunið staðhæfðu að engin hætta væri í aðsigi það hefur því orðið alger forsendubrestur fyrir öllum greiðslumöguleikum á fasteignaveðlánum heimila landsins forsendubrestur sem ekki er ásættanlegt að þau beri ein og sér það er því brýnt að heimilunum sé skapaður ásættanlegur og réttlátur grunnur til að standa undir sér og að þessar miklu hækkanir verði leiðréttar enda eins og áður sagði til komnar vegna forsendubrests sem heimilunum var stöðugt tilkynnt um að gæti ekki orðið tillaga þessi gengur út á að leiðrétta þennan forsendubrest án þess að það leiði til aukins kostnaðar fyrir ríkissjóð og íbúðalánasjóð og hlífi einnig eignahlið efnahagsreikninga lífeyrissjóða og fjármálafyrirtækja við skelli leiðréttingin gengur út á að sú hækkun á fasteignaveðlánum heimilanna sem varð vegna hækkunar á vísitölu neysluverðs umfram verðbólgumarkmið seðlabankans verði færð af heimilunum og yfir í sérstakan sjóð afskriftasjóð fasteignaveðlána sem verður eign í efnahagsreikningum skuldaeigendanna þar myndar þessi hluti lánanna nýtt óverðtryggt lán sem ber árlega þrjú og hálft prósent vexti sjóður þessi verður greiddur niður með tuttugu og fimm jöfnum árlegum greiðslum í fyrsta sinn einu ári eftir stofnun sjóðsins sjóðnum verði skapaðar tekjur eins og greint er frá hér að neðan frú forseti slík aðgerð verður ekki högg á efnahagsreikninga lífeyrissjóða og fjármálastofnana og eins og sést í þessari tillögu er hún vel framkvæmanleg og mun ekki valda þessum aðilum tjóni svo a haldi áfram með greinargerðina með leyfi forseta en þar segir í töflu eins má sjá sundurliðun á fasteignaveðlánum annars vegar eftir tegund láns og hins vegar eftir lánveitanda þar kemur fram meðal annars að verðtryggð fasteignaveðlán stóðu í ellefu hundruð níutíu og níu milljörðum við árslok árið tvö þúsund og ellefu á næstu blaðsíðu í töflu tvö er yfirlit um hækkanir á fasteignaveðlánum en þar kemur fram að hækkun á lánum vegna hækkunar á vísitölu neysluverðs frá ársbyrjun tvö þúsund og átta til ársloka tvö þúsund og ellefu er þrjú hundruð sextíu og tvö komma átta milljarðar hækkun á þessum lánum miðað við tvö og hálft prósent verðbólgumarkmið seðlabanka íslands eru níutíu og fjórir milljarðar þannig að hækkun

samkvæmt þessu væri forsendubrestur lánanna því tvö hundruð sextíu og átta komma átta baka sem jafngildir tuttugu og tvö komma fjögur prósent af eftirstöðvum verðtryggðra fasteignaveðlána um síðastliðin áramót fjármálafyrirtæki hafa þegar komið að einhverju leyti til móts við lántaka vegna hækkunar á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána og samkvæmt upplýsingum frá samtökum fjármálafyrirtækja nam sú leiðrétting um þrjátíu og sjö komma sjö baka í byrjun október tvö þúsund og ellefu ef gert er ráð fyrir að helmingur þeirrar upphæðar teljist leiðrétting á verðbótum það er átján komma níu baka þykir rétt að taka tillit til þess og lækka reiknaðan forsendubrest sem því nemur verði sýnt fram á að meiri leiðréttingar á verðbótum hafi þegar farið fram lækki þessi tala enn frekar lagt er til að í afskriftasjóð fasteignaveðlána færist allar áfallnar verðbætur á verðtryggðum fasteignaveðlánum heimilanna umfram tvö og hálft prósent þak að frádregnum þeim leiðréttingum sem þegar hafa farið fram staða sjóðsins yrði því við stofnun tvö hundruð fimmtíu milljarðar þar sem íbúðalánasjóður er í raun aðeins milliliður fyrir fjármagnseigendur sem fjármagna íbúðakaup fer hlutur íbúðalánasjóðs í afskriftunum yfir til handhafa skuldabréfanna sem íbúðalánasjóður og forverar hans hafa gefið út til þess að fjármagna útlán sín til íbúðakaupenda eigendur afskriftasjóðsins það er kröfuhafar verða því innlánsstofnanir aðrir eigendur hff bréfa og annarra bréfa íbúðalánasjóðs sem ekki eru í eigu lífeyrissjóða og lífeyrissjóðirnir eign þeirra er í sömu hlutföllum og kröfur þeirra hljóða upp á og fá þeir kröfur sínar greiddar á tuttugu og fimm árum með jöfnum árlegum greiðslum miðað er við að höfuðstóll kröfunnar beri þrjú og hálft prósent vexti það þýðir að sjóðurinn þarf að standa undir fimmtán komma einum sex átta milljörðum króna í inngreiðslu árlega fyrsta árið mun sú greiðsla skiptast þannig að þrjú komma þrjú tveggja tveir milljarðar koma frá sérstöku núll komma tuttugu og fimm prósent vaxtaálagi á öll fasteignaveðlán tvö komma átta sjö fjórir milljarðar frá lífeyrissjóðum sex komma tveggja átta fjórir milljarðar frá innlánsstofnunum og öðrum handhöfum skuldabréfa íbúðalánasjóðs en lífeyrissjóðunum og tvö komma sex átta átta milljarðar frá svokölluðum eltandi vaxtabótum tillagan gerir ráð fyrir að sjóðnum verði skapaðar tekjur til tuttugu og fimm ára til að standa undir útgjöldum sínum þessar tekjur eru fjórþættar a sérstakt vaxtaálag verði lagt á öll fasteignaveðlán nemur það í upphafi núll komma tuttugu og fimm prósent en lækkar árlega um núll komma núll eitt prósent uns það verður núll komma tíu prósent þegar tíu ár eru eftir af endurgreiðslutímabilinu og helst óbreytt eftir það miðað við forsendur sem gera ráð fyrir þrjú prósent árlegri aukningu í fasteignaveðlánum verður sá hluti þrjú komma þrjátíu og tveir milljarðar fyrsta árið en tvö komma sjö milljarðar síðasta árið b lagður verði árlegur tímabundinn eignarskattur á eignir innlánsstofnana og hff bréfa eign annarra en lífeyrissjóða nemur hann núll komma einu níu fimm prósenti í upphafi en lækkar um núll komma núll núll fimm prósent árlega og endar í núll komma núll sjötíu og fimm prósentum á tuttugustu og fimmta ári miðað við forsendur sem gera ráð fyrir fimm prósent árlegri eignaaukningu verður sá hluti sex komma tuttugu og átta milljarðar fyrsta árið en sjö komma átta milljarðar síðasta árið c vaxtabætur svokallaðar eltandi vaxtabætur sem annars hefði verið ráðstafað í vaxtabætur til heimilanna ef ekki hefði komið til niðurfærsla á skuldum verða notaðar í staðinn til niðurgreiðslu sjóðsins

höfuðstól afskriftasjóðsins og verða því komnar niður hundrað fimmtíu og átta milljónir króna síðasta árið d afgangurinn af fjármögnun sjóðsins verður fengin með sérstökum tímabundnum eignarskatti á eignir lífeyrissjóða nemur hann núll komma fjórtán prósent í upphafi en lækkar árlega og endar í núll komma núll sjö prósent á tuttugustu og fimmta ári miðað er við forsendur sem gera ráð fyrir fimm prósent eignaaukningu lífeyrissjóða og verður hluti lífeyrissjóðanna tvö komma átta milljarðar króna fyrsta árið en fjóra komma fimm milljarðar króna síðasta árið með þessu er lagt til að byrðarnar af leiðréttingunni dreifist á marga aðila inni í útreikningum á greiðslum lántaka er gert ráð fyrir vexti fasteignaveðlána um þrjú prósent á ári hvort heldur er af nýjum lánum eða vegna verðbóta á eldri verði vöxtur lánanna meiri þá er hægt að draga hraðar úr vaxtaálaginu lækka sérstakan eignarskatt hraðar eða greiða eftirstöðvar sjóðsins hraðar upp í útreikningum á greiðslum lánafyrirtækjanna er gert ráð fyrir fimm prósent árlegum vexti eigna þar sem lífeyrissjóðirnir eru afgangsstærð í fjármögnun afskriftasjóðsins og í raun nettó þiggjendur greiðslna úr sjóðnum mun þessi aðgerð ekki koma illa við lífeyrissjóðina svo neinu marki nemi þess ber að geta að lífeyrissjóðirnir hafa þegar fengið um hundrað sjötíu milljarða eingöngu í vaxtabætur af lánum til heimilanna frá áramótum tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta auk þess að hafa fengið þrjátíu og þrjú komma fjóra milljarða afslátt í svokölluðum avens viðskiptum flutningsmenn telja að bæði lífeyrissjóðir og innlánsstofnanir hafi góða getu til að standa undir þeim greiðslum sem hér um ræðir hagnaður bankanna frá hruni hefur sýnt að þar er vel borð fyrir báru og eiginfjárstaða þeirra er sterk hvað lífeyrissjóðina varðar eru þetta hlutfallslega mjög lágar upphæðir sem ekki vega þungt yngri kynslóðir sjóðfélaga greiða nú þegar háar upphæðir til að rétta af skekkjuna sem er milli lofaðs réttindaávinnings og raunverulegs framlag sjóðanna til uppgjörs afskriftasjóðs fasteignaveðlána mundi þá skila til baka hluta af þeim peningum sem yngri sjóðfélagar hafa lagt í þessa kynslóðatilfærslu reyndin er þó sú að afslátturinn sem fékkst vegna avens bréfanna gerir meira miklu meira en að dekka hlut lífeyrissjóðanna vegna inngreiðslna í afskriftasjóðinn samhliða þessu er lagt til að verðtrygging á nýjum fasteignaveðlánum verði afnumin með öllu og að verðtrygging eldri lána verði lögfest með hámarki í samræmi við verðbólgumarkmið seðlabanka íslands sem nú er tvö og hálft prósent

hætti og verðtryggðu lánin flutningsmenn telja að sú framkvæmd sem hér er lögð til muni hafa gríðarlega jákvæð áhrif á efnahagslífið í heild sinni og skila öllum kröfuhöfum fasteignaveðlána öruggari og betri stöðu að endingu vegna þeirrar miklu óvissu um þessar skuldir sem minnkar verulega með þessari framkvæmd með þessari tillögu eru þrjú fylgiskjöl með útreikningum frú forseti í fskj eins má sjá tölur um eignir banka lífeyrissjóða og annarra handhafa hff bréfa þar kemur meðal annars í ljós að við lok þriðja ársfjórðungs tvö þúsund og ellefu voru eignir innlánsstofnana tvö þúsund átta hundruð fimmtíu og tvö komma níu milljarðar eignir lífeyrissjóða voru tvö þúsund sjötíu og átta milljarðar og eignir hff bréfa eigenda voru þrjú hundruð sextíu og níu komma sex milljarðar í fylgiskjali tvö frú forseti má sjá hvernig gert er ráð fyrir að þróun þessara eigna verði næstu tuttugu og fimm árin miðað við það að þessi tillaga taki gildi og þar sést að sem hlutfall af heildareignum lækkar þessi tala umtalsvert eftir því sem árin líða og á seinasta ári niðurgreiðslnanna árið tvö þúsund þrjátíu og sex eru greiðslur frá fjármálafyrirtækjum um sjö komma átta milljarðar eða núll komma núll sjötíu og fimm prósent af eignum greiðslur frá lífeyrissjóðum eru fjögur komma fimm milljarðar eða núll komma núll sjö prósent greiðslur frá álagi á fasteignaálagi á vexti verða tvö komma sjö milljarðar og framlag ríkissjóðs úr svokölluðum eltandi vaxtabótum sem annars hefði farið til þess að greiða vaxtabætur ef niðurfærsla á höfuðstól hefði ekki komið til er hundrað fimmtíu og átta milljónir frú forseti þetta frumvarp er mikilvægt og sennilega það mikilvægasta innlegg inn í þessa umræðu sem komið hefur fram þar sem hér er ítarlega gerð grein fyrir því með hvaða hætti er hægt að fara út í þessa aðgerð tölurnar hafa verið unnar af sérfræðingum og bornar undir sérfræðinga meðal annars í fjármálaráðuneyti og seðlabanka og öllum spurningum varðandi þessar tölur hefur verið svarað og engar spurningar hafa komið upp sem ekki hefur verið hægt að svara ég legg til að þetta frumvarp fari til efnahags og viðskiptanefndar í framhaldi af þessari fyrstu umræðu og þar verði það tekið inn í væntanlegan þverpólitískan hóp þingmanna og þingflokka sem eru að vinna að þessu mikilvæg máli